Cu toții recunoaștem necesitatea fixării unor obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să combatem schimbările climatice, și suntem mândri că Uniunea Europeană este lider la nivel mondial în această luptă importantă. În același timp, cred că trebuie să avem o abordare pragmatică și să analizăm cu atenție impactul acestor măsuri. Încetarea alocării gratuite de certificate pentru producătorii de energie electrică va avea, bineînțeles, consecințe asupra prețului energiei, ceea ce se va repercuta asupra competitivității industriilor energofage, așa cum este și industria siderurgică. Evident că statele membre, respectiv industria, sunt afectate diferit, în funcție de modul de producere al electricității și de tipul furnalului, așa cum a amintit și domnul Pirillo, fie pe bază de combustibil, fie electric. În România, țara mea, de exemplu, jumătate din cantitatea totală de oțel este produsă în furnale electrice, iar impactul va fi unul de anvergură.

Doresc să subliniez faptul că piața oțelului este o piață globală, iar țintele de reducere a emisiilor riscă să introducă distorsiuni de concurență între producători. În condițiile în care nu s a ajuns la un acord mondial privind țintele de reducere a emisiilor, industria Uniunii Europene este supusă unei presiuni la care nu sunt supuse întreprinderile țărilor care nu și au stabilit astfel de obiective ambițioase și de aceea riscul de relocare este unul real și trebuie tratat ca atare. Pentru a neutraliza acest risc, Comisia ar trebuie să precizeze clar în viitoarele orientări privind ajutoarele de stat că toate industriile aflate pe lista adoptată prin decizia din 24 decembrie 2009 sunt eligibile pentru a beneficia de compensația costului datorat emisiilor indirecte. De asemenea, este necesar ca aceste compensații să fie proporționale cu nivelul costurilor indirecte generate de sistemul de tranzacționare a cotelor de emisii. În lipsa acestui principiu, problema nu este rezolvată decât parțial, ceea ce va constitui o amenințare pentru competitivitatea industriei și, deci, pentru câteva mii de locuri din Uniunea Europeană și un eșec în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon la nivel global.